Ja, jaz bi se rad, samo še enkrat oglasil glede nerazumevanja tega, koga morajo delodajalci redno zaposliti. Ja, repliko imam na predlagatelja. Ne, glejte, vam bom dal čisto konkreten primer, ne. Moja sestra je zaključila študij in začela iskati redno zaposlitev, prej je veliko delala preko študentskega dela. Ne razumem, v čem je problem, in kaj je ugotovila ... Da zdaj, ko ni več na študentskem trgu dela, ampak je začela iskati na zavodu za zaposlovanje zaposlitev, da so tam zaposlitve primerjalno gledano slabše, kot jih je prej lahko dosegala preko študentske napotnice. Ne, v tem je problem. In če pač ne bi bilo možno, ne vem, da zdaj vsako nadomeščanje porodniške, ki pač zaposlitev za eno leto, dajo nekomu, nekemu študentu prek študentske napotnice, ampak morajo nekoga, ki je že doštudiral pač zaposliti redno, bi bilo pač več kakovostnih delovnih mest za tiste, ki zaključijo študij. In bi manj študentov delalo po osem ur na dan, vleklo svoje, fakse in in tako naprej, ne. O tem govorim. Zato je pač treba tam, kjer so pogoji, da se nekoga redno zaposli, je treba pač delodajalca tudi s ceno delo spodbujati, da zaposli nekoga prek pogodbe za, določen delovni čas, če je to nadomeščanje porodniške, ne pa, da tja jaz študenta samo zaradi, ker se mu bolj splača. O tem govorimo že cel čas.